Gerade in der aktuellen wie wir heute Abend auch gehört haben doch recht populistischen Debatte nicht nur hier im Parlament ist diese Richtlinie von großer Bedeutung. Unser Hauptproblem ist nicht der Sozialbetrug, sondern es sind Unternehmer oder Kriminelle, die die Notlage von Zuwanderern vielfach ausnutzen Hungerlöhne, Unterkunftsabzüge, Verstoß gegen Arbeits und Gesundheitsschutz, die Umgehung von Lohn und Sozialstandards. Ich freue mich sehr darüber, dass der Fokus dieses Berichts gerade auch auf Information und Beratung geht, denn die Europäische Union muss im Rahmen ihrer Fonds ausreichend Mittel zur Verfügung stellen, um flächendeckende Beratungsstellen für alle Nationalitäten einzurichten. Hier spielen gerade auch die Gewerkschaften eine wichtige Rolle, denn sie kennen die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, des Arbeitsmarktes vor Ort am besten. Und ich freue mich, dass der gefundene Kompromiss gerade ihre Rolle auch stärkt. Je mehr Mobilität, desto mehr Beratung und zwar vor, während und nach der Mobilitätserfahrung. Solche Stellen können besonders über den Europäischen Sozialfonds, aber auch über EURES, über Grenzgängerberatung geleistet werden. Das würde auch diejenigen Kommunen entlasten, die durch einen besonders hohen Anteil an EU Einwanderern Belastungen haben. Mein Appell an manche ist, diese Arbeitsmigration innerhalb der EU nicht populistisch auszurichten.